Rezoluce PPE a ECR je rezolucí, která skutečně reflektuje tento případ a další případy, kdy jsou vězněni lidé v Bahrajnu za své politické názory a za svoji činnost.

Bohužel dochází k omezování lidských práv a svobod, což je v rozporu s našimi evropskými hodnotami. Právo na spravedlivý proces, právo na přístup k zákonnému soudu, právo na obhajobu a další práva musí být vždy dodržována.

Touto rezolucí to proto nekončí. Chceme vést otevřený dialog s Bahrajnem a doufejme, že se nám to podaří.